De reden hiervoor is niet dat de bevoegde autoriteiten onvoldoende inspanningen zouden leveren en al zeker niet dat we het geld niet kunnen gebruiken. De echte reden is duidelijk een gebrek aan samenwerking. Terrorisme en georganiseerde criminaliteit opereren over de grenzen heen.